În ultima perioadă, există mai multe zone de criză în Orientul Mijlociu, însă nu trebuie să neglijăm relațiile israelo palestiniene, pentru că ele influențează stabilitatea întregii regiuni. Doresc să subliniez, încă o dată, că politica Uniunii în domeniu trebuie să fie constructivă și să evite, în primul rând, agravarea tensiunilor. Ea trebuie să dea dovadă de echilibru și să reafirme sprijinul pentru soluția celor două state, coexistând în pace și în securitate. Aș dori să vă întreb, doamnă Înalt Reprezentant, dacă a existat dialog cu Israelul după concluziile critice ale ultimului Consiliu privind Orientul Mijlociu. În același timp, mă interesează părerea dumneavoastră privind reformele inițiate în mod pașnic de Iordania.